Ahora bien, una mayor movilidad de la formación no puede suponer en ningún caso una mayor movilidad o una mayor difusión de la precariedad. Actualmente, ciudades como Londres, París o Berlín están llenas de jóvenes españoles en empleos precarios por falta de expectativas laborales en su país. Tiene que haber una estricta vigilancia sobre este programa y el estatuto del aprendiz debe ser regulado. Sabemos que, en estos años, se ha despedido a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras que han sido reemplazados por becarios con menos sueldo y menos derechos laborales. En ningún caso, las prácticas pueden sustituir a trabajos estables. En ningún caso, se pueden utilizar las prácticas para despedir a trabajadores y utilizarlas como una forma de trabajo habitual. En los países del sur donde esto sucede, sabemos cuáles son las nefastas consecuencias sobre la calidad del empleo. Por eso, movilidad para la formación, para las oportunidades, combatiendo la discriminación y favoreciendo la igualdad de oportunidades, sí.